Glasoval sem za resolucijo, ker zame ta pomeni merilo civiliziranosti. Namreč tako ratifikacija Konvencije o otrokovih pravicah kot spoštovanje otrokovih pravic nas definirajo kot ljudi. S tem je Evropski parlament potrdil zaveze in še okrepil pravzaprav te zaveze tako Evropske unije kot članic in seveda tudi odprl možnost pristopa h konvenciji s strani same Evropske unije in zaveze do vseh otrok, ne zgolj do nekaterih. Gre za močno resolucijo, ki je odbila napad dveh skupin, torej Identitete in demokracije ter Evropskih konservativcev in reformistov, v kateri so ključna načela lastništvo pravic otrok in otrokove koristi, tisto, kar je v ospredju, za socialnega demokrata je pa seveda nedopustna tako revščina otrok kot socialna izključenost. Vem pa in potrebno je dodati k temu tudi sodelovanje tako z državami znotraj Evropske unije kot s Svetom Evrope in Združenimi narodi.